Magyarként és női politikusként büszke vagyok arra, hogy egy magyar képviselőnő, Gál Kinga személyében, alkotta meg igen komoly munkával az emberi jogok jobb érvényesüléséről szóló igen jelentős munkát, és tette az Európai Unió asztalára, és köszönöm ezt neki. Amit viszont hiányolok, az a hagyományos polgári és politikai szabadságjogoknak a hangsúlyozása, és nálunk magyaroknál aligha van bárki is megfelelőbb helyzetben itt az Unióban ahhoz, hogy hangsúlyozzuk, hogy bizony az Európai Unióban nemcsak a kisebbségekkel szembeni diszkriminációval vagy a romaintegrációval van probléma amikor emberi jogokról beszélünk, hanem a véleménynyilvánítási szabadsággal, a gyülekezési joggal, a szólásszabadsággal, s ezt mi sem bizonyítja jobban, mint Magyarország 2002 és 2010 közötti helyzete.

Kérdésem a raportőrhöz, hogy a jelen helyzetben egyrészt, hogy ez a bizonyos magyar jelentés végre az Európai Unió asztalára kerülhet e és fogja e ezt vizsgálni az Európai Unió, mert ez tenné igazán életszerűvé azt, hogy itt valami változás van az emberi jogok terén, illetőleg, hogy a 2006 os magyarországi szemkilövetések hogyan lehetnek a jövőben elkerülhetők, hogyha az Európai Unióban az emberi jogok fokozott érvényesülési lehetőségéről beszélhetünk, különös tekintettel arra, hogy a LIBE bizottság alelnöke még mindig egy olyan személy, aki a szemkilövető kormány tagja volt?